virðulegi forseti ég mæli fyrir áliti háttvirtrar utanríkismálanefndar um tillögu til þingsályktunar um samstarf milli slysavarnafélaga og björgunarsveita á sjó og landi í vestnorrænu löndunum hér er um að ræða tillögu sem íslandsdeild vestnorrænu löndunum hér er um að ræða tillögu sem íslandsdeild vestnorræna ráðsins hefur lagt fram og er í samræmi við tillögu sem vestnorræna ráðið hefur samþykkt á ársfundi sínum í ágúst síðastliðinn utanríkismálanefnd fékk um umsagnir um málið frá landhelgisgæslu ríkislögreglustjóranum slysavarnafélaginu landsbjörgu og siglingastofnun auk þess sem leitað var álits allsherjarnefndar alþingis í tillögunni er lagt til að alþingi skori á ríkisstjórnina að gera samkomulag við landsstjórnir færeyja og grænlands um að stuðla að og styrkja samstarf slysavarnafélaga og björgunarsveita á sjó og landi í löndunum þremur utanríkismálanefnd tekur undir þau sjónarmið sem fram komu í tillögunni og bendir á að sameiginleg björgunaræfing vestur norðurlandanna er fyrirhuguð sjöunda júní næstkomandi í tengslum við þemaráðstefnu vestnorræna ráðsins um björgunarsamvinnu í norður atlantshafi sem haldin verður í þórshöfn í færeyjum til áttunda júní næstkomandi og mun þar landhelgisgæsla íslands meðal annars taka þátt nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt bjarni benediktsson og guðfinna s bjarnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita auk mín háttvirtir þingmenn steingrímur j sigfússon ásta ragnheiður jóhannesdóttir siv friðleifsdóttir lúðvík bergvinsson kristinn h gunnarsson og björk guðjónsdóttir